Señor Presidente, permítame lo primero saludar a los ciudadanos venezolanos que hoy nos acompañan en esta tribuna y darles la bienvenida desde el Parlamento Europeo. Créanme que somos muchos a los que nos duele especialmente lo que está ocurriendo en ese gran país que es Venezuela. Desgraciadamente, Venezuela vive hoy una situación dramática, yo diría que de emergencia internacional. El Gobierno chavista de Maduro está produciendo un genocidio en Venezuela, hace pasar hambre y penalidades a su pueblo. Ese Gobierno no permite la libertad de expresión, persiguiendo a ciudadanos opositores y medios de comunicación críticos con ese Gobierno. Y lo más grave, Señorías, ese Gobierno, llamado revolucionario y bolivariano, asesina a su pueblo. Maduro y su Gobierno son los responsables de estas atrocidades. Y, por todo ello, el Parlamento Europeo debe condenar al Gobierno de Maduro por las tragedias que está produciendo y apoyar al pueblo venezolano que pide lo justo democracia y libertad para Venezuela.